Sper ca această dezbatere de astăzi să nu fie doar un prilej de aniversare a Rezoluției 1325, ci un nou început și o nouă abordare în această problematică care continuă să existe, practic, în aceleași modalități care au determinat adoptarea Rezoluției 1325. Nu cred că declarațiile sunt suficiente, declarații care consemnează de altfel o realitate cred că acțiunea este necesară și îi revine Uniunii Europene în contextul actualei politici de securitate misiunea de a crea un prim cod de conduită, în conflicte și în operațiunile post conflict deși avem o convenție, cea de la de la Geneva, care condamnă comportamentul violent în perioada conflictelor.